In dieser Übereinkunft von Kopenhagen, zwei Prozent, von 180 Mitgliedern der Staaten akzeptiert, aber eben nicht rechtsverbindlich.

Man kann auch von einer Niederlage sprechen. Es ist wichtig, dass man präzise beschreibt, wie die Lage ist, um eine Chance zu haben, gründlich darüber nachzudenken, woran es lag, um dann in der Sache ein Stückchen weiterzukommen. Ich bin über manche Wortmeldung hier ein wenig erschrocken. So nach dem Motto Jetzt den Helm enger schnallen, Weiter so, Noch mehr Prozente, Noch mehr Geld, Das war nur das Problem von zu wenig Einigkeit in Europa ich glaube, das ist zu leichtfertig, zu oberflächlich in der Analyse. Einfach weiter so und voranmarschieren, das wird nicht die Lösung sein. Die Gründe dafür waren andere. Haben wir eigentlich wirklich nüchtern und fair miteinander über alle Fragen nachgedacht, die nötig waren? Wie sind wir denn umgegangen mit den Fragen von Kollegen, ob berechtigt oder unberechtigt, die gesagt haben Wir haben kritische Anfragen, klimaskeptische Fragen?

Welche Chance ist eigentlich dagewesen, um das vorzutragen?

Ein zweiter Block von Fragen muss auch beantwortet werden. Sind denn die Instrumente richtig, mit denen wir da rangehen? Immer neue Zeitpläne, immer mehr Prozentzahlen, immer neue Vorschriften und Festlegungen. Dieser eher bürokratische Ansatz.

Andere Staaten gehen andere Wege. Es ist ja nicht so, als ob die nichts tun. Vielleicht ist ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Nachdenklichkeit auch eine Chance, mehr in der Sache zu bewirken. Ich würde es mir wünschen, und nicht die Methode Augen zu und durch!